Popri dlhých rokovaniach o revízii zmluvy Únia dosiahla podstatný pokrok pri vytváraní základných podmienok pre jednotné voľby, aj napriek chýbajúcemu jednotnému volebnému zákonu. Čo sa týka problémov, s ktorými sa stretli predchádzajúci spravodajcovia, niektoré sa podarilo úspešne vyriešiť. Existuje kategória otázok, ktoré sa mohli na začiatku procesu zavádzania priamych volieb zdať problematické, ale ako povedal môj predrečník, treba sa zamerať na pokrok, a preto mnohé z nich sa už podarilo vyriešiť.

Parlament i preto potrebuje a zaslúži si nový volebný systém a vnútornú organizáciu, ktoré zodpovedajú jeho novým úlohám.